Señora Presidenta, los excesos de una política de austeridad de talla única y las carencias de una respuesta completa e integrada a escala europea están produciendo efectos muy dañinos. El desarrollo de un catálogo de eurobonos no sólo es legalmente posible sino que es urgente para corregir esta situación y mejorar la gobernanza económica de la eurozona. En el sexto año de la crisis, aumenta el número de ciudadanos que critican a Europa porque no moviliza todos los medios a su alcance para restablecer el crecimiento, crear empleo y fortalecer las finanzas públicas de los Estados miembros de forma sostenible. Si se extienden las grietas entre los Estados del norte y los del sur, entre los Estados centrales y los periféricos, se pondrá en riesgo la cohesión necesaria para el proyecto europeo. Son necesarios mecanismos estructurales para compartir los riesgos de una política monetaria más favorable para los países centrales que para los periféricos. La unión bancaria nos ayudará a prevenir y limitar el riesgo moral de la deuda privada y debe completarse con la unión fiscal en el ámbito público hace falta que establezca las condiciones para que los Estados miembros de la eurozona puedan reducir su deuda, mantenerla sostenible en niveles razonables y evitar costes o diferenciales excesivos en su financiación. Es preciso promover una política económica europea que propicie el desarrollo de inversiones necesarias para cumplir nuestros objetivos, y los eurobonos pueden contribuir a promoverlos y a convertir el euro en una moneda global fiable.